það er kominn tími til að skipta um ríkisstjórn það fjárlagafrumvarp sem hér er lagt fram er til vitnis um það í ellefta sinn er lagt fram frumvarp til aukinnar misskiptingar í íslensku samfélagi hér sjáum við í einum pakka nýtt met í eyðslusemi á þeim tímum þegar aðhalds er helst þörf vegna þenslunnar og hér sjáum við vítaverða vanrækslu á framlögum til háskólastigsins í landinu sem grefur undan samkeppnisstöðu okkar við aðra sjóði til langrar framtíðar og lýsir því hversu kolröng forgangsröðun stjórnarmeirihlutans er orðin þegar pláss er fyrir hvers

til að sinna mikilvægustu menntastofnunum landsins svo að sómi sé að háskóla íslands kennaraháskólanum háskólanum á akureyri og öðrum slíkum stofnunum hér hefur auðvitað ekkert gerst á milli annars og þriðju umræðu enda varla að meiri hlutinn nenni orðið eftir yfir tíu ára stjórnarsetu að skila fjárlögum í því ástandi að sómi sé að hefur framkvæmd fjárlaga enda verið til vansa um langt árabil og þá orðin gefin stærð

verði aldrei minni en fast að tíu milljörðum umfram það sem stendur í frumvarpinu sjálfu og er frumvarpið þó kallað fjárlög virðulegi forseti þannig gefur seðlabankinn sér til dæmis í spá sinni frá því á föstudaginn var undir forustu davíðs oddssonar að aukning samneyslunnar verði þrjú prósent nærfellt en ekki tvö prósent eins og gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu og kemur það heim og saman við reynslu undanfarinna ára að það er því miður harla lítið að marka fjárlagafrumvarp hæstvirtrar ríkisstjórnar þegar að útgjöldunum kemur

og þannig eru yfirfærðar til stofnana fjárheimildir fyrir um tuttugu milljarða króna við síðustu áramót eins og ekkert sé sjálfsagðara stofnanir flytja milli ára uppsafnaðan halla samkvæmt þeim svörum sem við höfum fengið milli umræðna trúlega um átta milljarða króna hið minnsta þetta árið yfir hundrað fjárlagaliðir sem fram úr fara en lítil viðleitni til að taka á þeim vanda og þeim lausatökum og agaleysi sem virðist vera í framkvæmd fjárlaga hér lýsti varaformaður fjárlaganefndar því yfir nýverið háttvirtur þingmaður einar oddur kristjánsson að stjórnsýslan hefði allt of mikinn pening á milli handanna það er býsna rétt lýsing hjá háttvirtum þingmanni og hann þekkir á auðvitað veruleika ríkisfjármálanna ákaflega vel sitjandi í fjárlaganefnd og fjallandi um málin þaðan þar sjáum við auðvitað að þessi mikli fjáraustur á báðar hendur í hvers kyns gæluverkefni og það mikla fé sem stjórnsýslan aðhalds og eftirlitslítið af þingsins hálfu fær að hafa milli handanna leiðir auðvitað til óhæfilegs agaleysis og aðhaldsskorts í ríkisfjármálunum almennt og það er sérstakt áhyggjuefni á þessum tíma þegar þensla í íslensku samfélagi er meiri en nokkru sinni fyrr og meiri ástæða til að sýna aðhald og aga í ríkisfjármálunum en nokkru sinni áður forsendur fjárlagafrumvarpsins gerðum við að umfjöllunarefni við fyrstu umræðu en þær hafa verið hin síðari ár annar af helstu veikleikum frumvarpsins og illa staðist meðal annars á þessu ári hefur frávikið frá spám fjármálaráðuneytisins satt að segja verið gríðarlegt nú höfum við nýja spá seðlabankans frá því á föstudaginn var og þá kemur í ljós að í stað þess sem fjármálaráðuneytið spáir um liðlega fjögur prósent aukningu á einkaneyslunni þá eykst hún samkvæmt spá seðlabankans um nærfellt átta prósent samneyslunni spáir fjármálaráðuneytið aukningu á upp á rúm tvö prósent seðlabankinn nær þrjú prósent meðan fjármálaráðuneytið er að spá eitt prósent aukningu á fjárfestingu þá er seðlabankinn að spá þrjú prósent samdrætti á fjárfestingu það er áhyggjuefni að hætt er við því að í fjárlagafrumvarpinu sem hér liggur fyrir sé þenslan í hagkerfinu vanmetin framleiðsluspennan í hagkerfinu sé vanmetin hún hefur verið talin vera minni en var árið tvö þúsund

má það koma nokkuð á óvart því ég hygg að það blasi við hverjum manni að hér hefur ekki verið meiri þensla og þrýstingur á hagkerfið allt um langt árabil enda ástæða til að taka undir með nýjum seðlabankastjóra og seðlabankastjóra dana þegar þeir leggja áherslu á að það er jafnmikilvægt í efnahagsmálunum að virða reglur um hámarkshraða eins og í umferðinni og það er engum blöðum um það að fletta að við þurfum að hafa áhyggjur af því að hér hafi verið of geyst farið og hér hafi í ríkisfjármálunum ekki verið haldið nægilega traust um framkvæmd þeirra og um forsendur um langt árabil hér er í skattaaðgerðum ríkisstjórnarinnar eins og við fórum yfir við aðra umræðu enn verið að auka á misskiptinguna í samfélaginu áherslur þessarar ríkisstjórnar hafa verið á það að halda niðri persónuafslættinum sem kemur hinum lægst launuðu verst en að lækka prósentuna í tekjuskattinum og afnema hátekjuskattinn sérstaka tekjuskattinn og afnema ýmsa aðra skatta af eigna og hátekjufólki þetta hefur smátt og smátt nú á rúmum áratug leitt til þess að láglaunafólk lífeyrisþegar til að mynda með hundrað og tíu þúsund krónur á mánuði greiða heilum mánaðarlaunum meira í skatta en þau gerðu fyrir tíu árum síðan meðan við hátekjufólkið greiðum fast að heilum mánaðarlaunum minna í skatta þannig hefur hagur lífeyrisþega og hinna verst settu skipulega meðvitað og af pólitískum ástæðum verið gerður þyngri í því skyni að skapa rými

kemur síðan glögglega í ljós til að mynda í skýrslu stefáns ólafssonar um kjör öryrkja og velferð á íslandi þar sem það sést hvernig bilið í íslensku samfélagi breikkar hvernig það gliðnar á bilið hópanna enn frekar og hvernig hinir lægst launuðu verða eftir í tekjuþróuninni um það hefur talsvert fjallað í fjölmiðlum undanfarna daga og út af fyrir sig óþarfi að tíunda hér enn enda höfum við farið yfir þessa þætti í stefnu ríkisstjórnarinnar bæði við þessa og annarrar umræðu á útgjaldahlið frumvarpsins er fyrir utan ranga forgangsröðun og lausatök almennt eins og ég nefndi fyrr fyrst og fremst ástæða til að hafa áhyggjur af vanrækslu þegar kemur að háskólastiginu í landinu því miður var hæstvirtur menntamálaráðherra fjarstaddur við aðra umræðu fjárlaga efnisumræðu fjárlaganna sjálfa og er það miður því að menntamálin eru auðvitað næststærsti útgjaldamálaflokkurinn í ríkisfjármálunum og mikilvægt að unnt sé að fjalla um hann vel og ítarlega við aðra umræðu fjárlaga en ég trúi því að við nýtum þriðju umræðu þess betur til að ræða sérstaklega um þann málaflokk við hæstvirtan ráðherra þegar hann er kominn aftur til leiks okkur hafa á undanförnum mánuðum borist ýmsar skýrslur í fjárlaganefnd stjórnsýsluúttekt á háskóla íslands sérstök úttekt á háskólanum á akureyri auk þess sem hér hefur verið kynnt samanburðarrannsókn á níu háskólum í evrópu gerð af hlutlausum alþjóðlegum aðilum og niðurstöðurnar úr þessum úttektum staðfesta það sem við í samfylkingunni höfum verið að segja í þinginu um langt árabil

að ástæða er til að hafa áhyggjur af því að það dragi úr samkeppnishæfni okkar til framtíðar og við séum ekki að skapa ungu kynslóðinni í landinu þær kjöraðstæður sem hún hún þarf og verður að búa við í menntamálum ef hún ætlar að geta keppt við aðrar þjóðir til langrar framtíðar í skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í sumar kemur fram að þegar kemur að menntamálum í samanburði o e c d ríkjanna þá trónum við ekki á toppnum eins og við eigum að venjast í nær öllum málaflokkum eigandi heimsmet í öllu íslendingar sem kunnugt er nei framlög til háskólastigsins eru samkvæmt skýrslu ríkisendurskoðunar eins komma fjórtán prósent af landsframleiðslu

er einn komma fjögur prósent þeir sem mestu eru að verja eru að verja tveimur og hálft til tvö komma sjö prósent við erum sem sagt verulega undir meðaltali o e c d ríkjanna hvar þá að við séum í fremstu röð þegar kemur að framlögum til háskólastigsins þetta hlýtur að vera okkur vaxandi áhyggjuefni og við vitum að hér koma stjórnarþingmennirnir iðulega og vísa til þess að hér hafi fjárframlög til háskólans núna verið að aukast á undanförnum árum og það er út af fyrir sig rétt en hvers vegna er það að þau hafa verið að aukast það er vegna þess að nemendunum hefur verið að fjölga það er meginskýringin hvers vegna er það það er vegna þess að við erum yngri þjóð en o e c d ríkin almennt þar af leiðandi er fleira fólk á íslandi á þeim aldri að eiga að sækja nám í háskóla og þess vegna ættu framlög til menntamála að vera enn hærri en ella þess vegna er enn ríkari ástæða til þess að við séum ekki langt undir meðaltali o e c d ríkjanna í framlögum til háskólastigsins heldur ástæða til að við séum vel yfir því því miðað við aldurssamsetningu þjóðarinnar verðum við að gera það og þegar við fáum staðfestan alþjóðlegan samanburð á nýjum háskólum þar sem háskóli íslands rétt skríður upp fyrir háskólann í króatíu í fjárframlögum en kemst hvergi nærri hinum sjö skólunum sem borið er saman við í fjárframlögum pr nemanda þá er á auðvitað veruleg ástæða til að hafa áhyggjur en ég trúi því og treysti að hæstvirtur menntamálaráðherra muni við umræðuna fara yfir sínar áherslur í þessu og þær málsbætur sem ráðherrann kann að eiga en það hlýtur auðvitað að segja að okkur öllum ugg ef ekki er búið betur að fjöreggi þjóðarinnar framhaldsmenntuninni í landinu því það er í framhaldsnáminu sem við fáum ungu kynslóðinni þau vopn sem duga henni í sífellt harðnandi alþjóðlegri samkeppni og það er sú menntun sem atvinnulífið treystir á og þarf að geta byggt á framfarir rannsóknir og þróun á komandi árum og þannig staðið undir lífskjörum áfram í landinu virðulegur forseti í ljósi þess að hér hafa ekki orðið neinar breytingar á milli annars og þriðju umræðu þá er í sjálfu sér ekki efni til að fara í lengra máli yfir það frumvarp sem hér liggur fyrir það er af minni hálfu nokkuð fullrætt þegar við aðra umræðu ég hef aðeins notað tækifærið til að vekja athygli á þeim helstu vanköntum sem sjá má á þessu frumvarpi þeir lúta sem fyrr segir að því að forsendur frumvarpsins eru eins og hin fyrri árin ákaflega veikar og veruleg ástæða til að hafa áhyggjur af því að þær standist ekki enda seðlabankinn með allt aðrar forsendur nú síðast á föstudaginn var í öðru lagi lausatök í ríkisfjármálum þar sem útgjöldin sem sýnd eru í fjárlagafrumvörpunum reynast aldrei standast en verða tíu milljörðum meiri hið minnsta á ári hverju í þriðja lagi sívaxandi misskipting tekna í landinu þar sem skattkerfisbreytingum ríkisstjórnarinnar hefur í ellefu ár verið skipulega beitt til þess smátt og smátt skref fyrir skref að létta sköttum af eignafólki og hátekjufólki um mánaðarlaun á ári og þyngja skattbyrði hinna lægst launuðu lífeyrisþeganna um heil mánaðarlaun á ári það hlýtur að vera langstærsta áhyggjuefni okkar í íslensku samfélagi því að sá ójöfnuður sem ríkisstjórnin þannig beitir sér fyrir ógnar stöðugleikanum í landinu ógnar því að við séum ein þjóð í þessu landi og ógnar þeirri samheldni sem hefur einkennt íslenskt samfélag umfram annað ef hér er skipulega á hinum pólitíska vettvangi unnið að því að þyngja byrðar hinna verst settu en létta byrðar þeirra sem allt hafa til alls að síðustu er helst ástæða til þess í útgjaldalið þessa frumvarps að hafa áhyggjur af framlögum til háskólastigsins af því að þegar kemur að menntamálunum mikilvægustu fjárfestingu okkar til framtíðar þá eru framlög hér því miður samkvæmt skýrslu ríkisendurskoðunar